Takie praktyki osłabiają wykorzystanie pełnego potencjału gospodarki opartej na danych i tym samym są czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy Unii Europejskiej. Dlatego z takim zadowoleniem przyjąłem propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, oczekując zdecydowanych kroków mających przeciwdziałać tendencjom zmierzającym do przyjmowania krajowych przepisów zmuszających dostawców do lokowania danych na konkretnym terytorium. Intensywne prace, które prowadziliśmy w Parlamencie Europejskim, to wyraz naszego poparcia dla konieczności szybkiego podjęcia działań legislacyjnych przez Unię, które miały przeciwdziałać nieuzasadnionym przeszkodom dla swobodnego przepływu danych nieosobowych, a także takich jak wymogi lokalizacyjne, oraz popierać samoregulację z określeniem jej ramowych wytycznych w zakresie przenoszenia danych.